Wysłuchaliśmy interesującej prezentacji Komisji Europejskiej na temat jej strategii dla transportu i mobilności.

Stąd w kontekście trwających obecnie rozmów nad nową perspektywą finansową szczególne znaczenie ma Fundusz Spójności i instrument C. Takie projekty jak Via Carpatia czy Bursztynowy Korytarz Kolejowy powinny mieć to samo znaczenie polityczne dla Komisji Europejskiej jak pozostałe korytarze transeuropejskiej sieci transportowej. W pierwszym wystąpieniu przewodniczącej Komisji Europejskiej niewiele było odniesień do transportu kolejowego.